Monsieur le Président, j'espère que ce que vient de nous débiter Mme Morvai n'était pas une offre de coalition faite aux collègues de Fidesz. Si c'en était une, j'espère qu'elle sera promptement rejetée, parce que cette histoire de patriotisme hongrois exalté m'énerve maintenant aussi largement que les fantaisies sur des conspirations de gauche, capitalistes ou autres, contre la Hongrie. Nous menons ici un débat passionné entre groupes politiques, c'est normal. Mais ramenons le si nous en sommes capables à l'essentiel.

le président de la Commission a dit Au fond, il faudrait juste trouver les moyens pour éviter que des appréhensions ne surgissent quant à une certaine façon de gouverner et à certains modes de gouvernance. C'est ce qu'il faudrait essayer de trouver ensemble, avec les collègues hongrois.